Moja grupa socjalistów i demokratów przygotowała rezolucję bardzo wyważoną, a zarazem wyrażającą wielką troskę o mieszkańców Korei Północnej i uchodźców z tego kraju. W związku z łamaniem praw człowieka przez władze Korei Północnej konieczne jest zwrócenie uwagi na niedopuszczalność tortur, pracy przymusowej, kary śmierci, publicznych egzekucji.

Komisja powinna kontynuować wsparcie dla organizacji pozarządowych, które pomagają Korei Północnej. Równocześnie należy rygorystycznie monitorować dystrybucję pomocy żywnościowej i humanitarnej, aby była transparentna i docierała do najbardziej potrzebujących. Sankcje dotyczące reżimu północnokoreańskiego nie mogą uderzać w mieszkańców Korei ani w uchodźców.

Warto jednak pamiętać, że niektórzy twierdzą, że nigdy nie ma dobrego momentu, aby walczyć o przestrzeganie praw człowieka, w tym praw uchodźców, a inni mówią, że zawsze jest dobry czas na walkę o prawa człowieka.